Die Luxemburger die Hauptbetroffenen sind gegangen.

Nur das hilft!

Denn nur dann wird der Druck so groß sein, dass es am Ende nicht mehr umgangen werden kann. Es sind auch nicht die Großunternehmen, die die Lücken nutzen, die Hauptschuldigen, sondern das sind die Staaten, insbesondere die kleinen Staaten und die Inseln wie Gibraltar oder die Kanalinseln aus den großen Staaten Großbritannien. Das hat doch nichts mit der Kompetenz der Mitgliedstaaten zu tun, das ist ein unfairer Steuerwettbewerb zulasten der Arbeitnehmer, der kleinen und mittleren Unternehmen, zulasten der großen Staaten.

Nein, es liegt am Unwillen der Mitgliedstaaten. Ich habe 15 Jahre hier erlebt, wie Luxemburg, Österreich und andere die Quellenbesteuerung der Zinserträge verhindert haben. Das muss ein Ende haben.